Señora presidenta, gracias a todos los diputados al Parlamento que han participado en este debate. No puedo sino decirles que comprendo y comparto el sentimiento de frustración de muchas de sus intervenciones porque, ante la crisis siria, lo cierto es que la Unión Europea ha quedado impotente.

Nos hemos pasado muchos años diciendo que no había solución militar al conflicto en Siria y, al final, ha habido una solución militar.

Por parte de los que son capaces de utilizar la fuerza militar.

Entonces, seguiremos urgiendo a todos a que paren los ataques contra la población civil, a que dejen de impedir el acceso de la ayuda humanitaria, a que respeten las reglas y las obligaciones del Derecho humanitario internacional, a que protejan a los civiles. Pero todos sabemos que eso es una declaración de principios que no se apoya en una fuerza coercitiva que permita hacerla realidad. Lo que ha ocurrido en Siria es una gran lección para Europa. Es una gran lección para ese actor geopolítico que decimos querer ser. Y si de verdad lo queremos ser tenemos que tomar las medidas y tener los medios necesarios para ello.